Monsieur le Président, je félicite le commissaire et les rapporteurs.

Plus personne ne peut prétendre qu'avec 1 du revenu national, il est possible de financer les politiques européennes traditionnelles, les décisions déjà prises sur la politique migratoire, le changement climatique ou la défense, et les futures priorités des années

Au petit budget communautaire resté scotché au niveau d'il y a vingt ans s'ajoutent maintenant une constellation de budgets satellites sous des noms variés.

Ainsi, les négociations du prochain cadre financier auront un triple enjeu combien sommes nous prêts à affecter au financement des politiques européennes?

Comment sera assuré le contrôle démocratique, c'est à dire le contrôle parlementaire?